In mei was de toon toch heel erg in de trant van gaat u rustig slapen, alles is onder controle, de situatie in Europa is niet vergelijkbaar met die in de Golf van Mexico. We hadden kritiek op die toon, want de situatie is misschien niet vergelijkbaar, maar er zijn zeer veel olieplatforms in de Noordzee en we gaan ook steeds hoger en steeds dieper in die Noordzee om olie te winnen. Dat is een gevaar waarop we duidelijk voorbereid moeten zijn en de toon van de Commissie is nu duidelijk anders. Zij spreekt over een moratorium, zij spreekt over een controleur van de controleurs en zij spreekt over aansprakelijkheid tot goed regelen.

Ik zou zeggen, laten we zorgen dat dat agentschap niet alleen naar tankers kijkt, maar ook naar platforms. Dat kunnen we nu doen. Men is ermee bezig. Laten we het regelen. Verder steun voor deze lijn.